Señor Presidente, señora Comisaria, luego nos tocará hablar de las legislaciones nacionales, que también como setas venenosas van surgiendo para intentar fragmentar y obstaculizar la libre circulación de personas y de bienes.

Pero yo creo que el mandato que el señor Juncker les dio, precisamente para consolidar y mejorar el mercado interior como un elemento de cohesión de la Unión Europea, debería ayudarle a usted y a todos aquellos Comisarios que tienen voluntad a evitar todas estas barreras. De una manera insidiosa y de una manera que no es aceptable, mediante legislaciones, mediante acciones o mediante inacciones, se está intentando fragmentar ese mercado común, que yo creo que hay que reforzar precisamente en un momento tan difícil para la